Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora von der Leyen, voteremo la fiducia alla sua Commissione perché condividiamo gli impegni che ha preso qua sulla centralità della persona, sull'immigrazione, sulla flessibilità, sul ruolo dell'industria, sulla sicurezza interna, sull'identità digitale, sulla lotta al cancro, sull'innovazione e la ricerca, sui rapporti con gli Stati Uniti. Insomma, condividiamo una visione politica e non burocratica dell'Unione. Però vigileremo affinché gli impegni si trasformino in scelte concrete, anche nel prossimo bilancio dell'Unione. Certo che siamo impegnati nella lotta contro il cambiamento climatico, ma dobbiamo anche fare attenzione che non venga penalizzata l'industria, che non venga penalizzata la nostra agricoltura. L'industria è fondamentale, come è fondamentale l'impresa, per creare nuovi posti di lavoro. Ecco perché serve una politica della concorrenza adeguata ai tempi, che permetta alle nostre imprese di competere non soltanto a livello nazionale ma anche a livello globale.

Attenzione anche alla tutela dell'agricoltura, dicevo. Non possiamo permettere tagli alla politica agricola comune. L'agricoltura rimane uno strumento fondamentale per la tutela dell'ambiente e per la difesa dell'occupazione nella nostra Unione europea.

Anche per quanto riguarda l'immigrazione, attenzione all'Africa perché dobbiamo investire di più, io credo, in un grande piano Marshall per permettere a quel continente di crescere e quindi ridurre i fenomeni migratori verso l'Europa. Un'ultima parola per quanto riguarda la tutela dello Stato di diritto. Non possiamo dimenticare l'omicidio di Daphne Caruana Galizia, bisogna continuare a parlare finché non si scoprano che siano i reali mandanti, e siamo vicini, fortunatamente, alla verità.